Ponieważ instytucje Unii Europejskiej aktywnie interesują się przestrzeganiem praworządności chcę zwrócić uwagę na kampanię nienawiści, szczególnie wobec katolików w Polsce, która polega na zniesławianiu, bazuje na oszczerstwach środowisk lewicowo liberalno feministycznych rozpowszechniających nieprawdziwe informacje mające prowadzić do eliminacji. Ataki nienawiści i bluźnierstw od dawna kierowane są na założyciela Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wielu innych dzieł służących Polsce i mojemu narodowi. Podnoszę tę kwestię w Parlamencie Europejskim, gdyż kampanie nienawiści prowadzone są w sposób niedopuszczalny, co prawda przez polskojęzyczne media, ale o całkowicie niepolskim kapitale dopuszczając się antypolskiej retoryki od dawna. Jak wiadomo z historii Francji czy walki z wiarą w sowieckiej Rosji niejednokrotnie kończyło się to powstaniem aparatu przemocy, który walcząc z religią zbiera żniwo w postaci nawet milionów ofiar zbrodni i prześladowań. Ataki nie tylko medialne o potencjalnie przestępczym charakterze bezpodstawnie dyskryminują zarówno kapłana, jak i całe środowisko wierzących rodaków, zwalczają niezależne media, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji.